Verím, že odporcovia dohôd medzi EÚ a Vietnamom nie sú ovplyvnení veľkými kooperáciami v odevnom priemysle. Všetci vieme, aké pracovné podmienky vrátane pre maloleté deti pri výrobe odevov, ktoré nosíme, sú v Bangladéši. A ešte jedna vec, som jeden z mála teda europoslancov, ktorý si pamätá vojnu vo Vietname.

Neuzatvorením tejto dohody by sme opätovne bombardovali vietnamský národ.